1. un regim global de aprovizionare în domeniul securității

3. monitorizarea achizițiilor în domeniul siguranței și apărării. Comisia însă nu și a îndeplinit la timp aceste sarcini și asta ne a costat și ne costă astăzi în vieți omenești.

Este vital să consolidăm parteneriatul între Uniunea Europeană și NATO și să acoperim deficitul de siguranță și de securitate din vecinătatea mai largă a Uniunii Europene. Dacă este un timp și un loc și un moment pentru solidaritate, acesta este astăzi, aici și acum, pentru a fi împreună și pentru a putea ca împreună să apărăm viețile, libertatea și siguranța cetățenilor europeni.